borist hefur bréf frá mennta og menningarmálaráðuneytinu þar sem óskað er frests til sjötta desember til að veita skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali hundrað og fimmtán um læknisfræðinám frá vigdísi